Cooperarea în bazinul Dunării s a întărit de a lungul ultimilor ani, iar faptul că o parte însemnată din țările prin care trece fluviul sunt membre ale Uniunii Europene a fost și este liantul principal al acestei cooperări. Uniunea Europeană dezvoltă noi instrumente de cooperare în această zonă, precum Strategia Dunării, și sper că aceasta va reprezenta cadrul adecvat pentru cât mai multe schimburi de experiență și bune practici între autoritățile locale și regionale din bazinul dunărean, pentru punerea în aplicare a obiectivelor propuse prin această strategie. Numai prin schimburi constante de experiență, evaluările științifice ale situațiilor în caz de poluare și o puternică voință politică, va putea fi pusă în aplicare o gestionare corectă din punct de vedere transfrontalier al unor posibile cazuri de poluare accidentală sau catastrofe de mare amploare. Doar împreună, țările riverane pot lucra pentru atingerea obiectivelor comune, dar și printr o finanțare adecvată pentru acest proiect important.